pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Niestety zagłosowali Państwo przeciwko tej rezolucji, a poparli rezolucję, która narusza zasady pomocniczości i proporcjonalności oraz wskazuje na rozwiązania szkodliwe dla przedsiębiorczości.